Señor presidente, la verdad es que cuando se escucha hablar a la señora Mogherini una tiene tendencia a empezar por felicitarla y agradecerle el trabajo que está haciendo, del que somos todos conscientes. Es verdad que la política exterior de la Unión Europea no había tenido demasiado papel en la gestión de los flujos migratorios, que estuvieron siempre dominados por los ministros del Interior, por la política de interior. En este último año, tanto la Comisión como el Consejo han trabajado con mucha intensidad. Ahí están la cumbre de La Valeta, el nuevo marco de asociación, los pactos sobre migración, los diálogos de alto nivel y los acuerdos y no acuerdos firmados, por ejemplo, con Turquía o Afganistán. De hecho, se ha producido algo bastante insólito y es que el peso de la política exterior se ha puesto en marcha con mucha energía, justamente para conseguir los objetivos que la señora Mogherini hoy describía con respecto a la ruta central del Mediterráneo. Ahora la pregunta que debemos hacernos es si todo ese esfuerzo va en la dirección adecuada. Hay algunos resultados, es verdad, insuficientes, pero lo que más me importa es saber si el horizonte es el que debemos acordar.

¿Realmente pueden los esfuerzos de la Comisión y de este Parlamento más que los esfuerzos o la urgencia del Consejo en obtener resultados concretos sobre cuántas personas hemos conseguido que no entren en la Unión Europea? ¿Cuál de las dos potencias va a tener finalmente más fuerza? De esa respuesta depende en gran medida el futuro y yo creo que el prestigio de la Unión Europea. La ruta del Mediterráneo central es hoy la más mortífera del mundo en solo un mes han muerto más de doscientas personas. Conseguir la estabilización de Libia debe ser probablemente el elemento central, pero no solo. Creo que tenemos que seguir apelando al esfuerzo de los Estados miembros en la defensa de la dignidad...